Signor Presidente, onorevoli colleghi, se vogliamo davvero che la resilienza diventi una priorità strategica dell'azione esterna dell'Unione europea, allora dobbiamo cogliere appieno il suo potenziale, quello di contribuire, nel lungo termine, alla promozione di uno sviluppo sostenibile non solo affrontando le conseguenze delle crisi sempre più ricorrenti, ma anche risalendo alle loro cause profonde. Quello che chiediamo alla Commissione e al Consiglio è di conservare la natura multidimensionale della resilienza e dotarla di risorse finanziarie sufficienti. È essenziale che le azioni dell'Unione sulla resilienza vengano programmate di concerto tra assistenza umanitaria e assistenza allo sviluppo, anche al fine di garantire la massima complementarietà tra le azioni e fare in modo che gli interventi a breve termine pongano le basi per quelli a medio e lungo termine. Nella prossima comunicazione, la Commissione dovrà garantire che resilienza e stabilità portino al rispetto dei diritti umani, al rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e della buona governance, nonché alla promozione di servizi pubblici essenziali quali l'istruzione, la salute, l'acqua potabile e i servizi igienico sanitari volti al miglioramento della capacità di recupero. È importante che in questo processo ci sia il pieno coinvolgimento delle popolazioni interessate e della società civile, anche con uno sguardo particolare alla sicurezza alimentare, con un'attenzione particolare al ruolo delle donne, a un maggiore riconoscimento del loro ruolo e una migliore tutela dei loro diritti.